Zunächst einmal hat die Konferenz der Präsidenten festgestellt, dass diese Abstimmung en bloc stattfinden soll.

Es gab eine klare Mehrheit dafür, dass wir hier en bloc abstimmen. Jetzt hat Frau Harms einen Antrag gestellt, einzeln abzustimmen.